Dennoch hat es mich überrascht, dass dieses Faktum von der Öffentlichkeit als etwas Neues und Überraschendes wahrgenommen wurde. Plötzlich sind alle schockiert und beklagen Verhaltensweisen, die schon immer existiert und das Leben vieler Frauen beeinträchtigt haben. Social Media Kampagnen alleine sind nicht genug. Was sich verändern muss, ist unser Umgang mit Macht und letztlich das Machtgefüge selbst und das Bewusstsein, dass sexuelle Übergriffe ein Ausnutzen einer Machtposition sind. Allen Männern ins Stammbuch geschrieben Sexuelle Gewalt ist kein Ausdruck von Stärke, sondern ein Ausdruck von Schwäche. Sexistische und diskriminierende Verhaltensweisen dürfen niemals und nirgends toleriert werden.